Der Fall einer Diktatur ist erst einmal eine gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, dass dies in erster Linie mutige Freiheitskämpfer im Lande zustande gebracht haben. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass dies insbesondere auch eine Leistung der NATO und einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist, die in dieser Frage in jeglicher Hinsicht die Führung übernommen haben. Aber es zeigt sich auch, dass eine koordinierte EU Politik,